Oczywiście zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy, że nie jesteśmy w stanie tą debatą zmienić jakoś diametralnie sytuacji, ale myślę, że te słowa powinny paść. Powinny paść z tych trybun tutaj również apele, chyba już nie do prezydenta Assada. Zgadzam się z posłem Kamińskim, który powiedział, że dialog z prezydentem Assadem chyba już nie ma sensu. Ale dzisiaj powinien stąd paść apel do jego ministrów, generałów, oficerów, do żołnierzy i policjantów, do tych, którzy na podstawie zbrodniczych rozkazów prezydenta Assada mordują własnych obywateli. Do tych ludzi trzeba zaapelować i powiedzieć głośno Jeżeli nie zaprzestaniecie tych działań, jeżeli nie zaprzestaniecie morderstw własnych obywateli, to kiedyś znajdziecie się przed trybunałem haskim, bo my o tym nie zapomnimy i te rzeczy będą udokumentowane.

Ale myślę, że warto zaapelować też do Wysokiej Przedstawiciel, do Komisji Europejskiej, aby zintensyfikować pomoc dla tej może słabej, może rozproszonej, ale istniejącej opozycji syryjskiej. Może warto im pomóc, może warto zorganizować spotkanie tych rozproszonych grup opozycyjnych, tak aby oni czuli nasze wsparcie. My jako posłowie nie możemy może zrobić wiele, ale może warto się zastanowić tu apel do koleżanek i kolegów w tej izbie czy warto powołać taką grupę na rzecz Syrii w Parlamencie Europejskim, aby wyrazić nasze poparcie dla tych, którzy protestują przeciwko zbrodniczemu reżimowi Assada.